Gwałtowne zjawiska atmosferyczne niestety coraz częściej stają się wyzwaniem, któremu musimy stawiać czoła. Sytuacja w Wenecji, którą w ostatnich dniach z niepokojem śledziła cała Europa, bardzo dobitnie pokazała nam, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed tego typu wydarzeniami. Dlatego tak niezwykle istotne jest stworzenie odpowiedniej strategii adaptacji do zmian klimatycznych, jak i zapewnienie potrzebnej infrastruktury pozwalającej na ochronę bądź też zmniejszenie negatywnych skutków takich zjawisk. Chciałbym dlatego przypomnieć, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który obecnie jest w fazie negocjacji z Radą i Komisją, zapewnia między innymi możliwość finansowania działań dostosowujących nasze regiony do zmian klimatu oraz zwiększa ich odporność na katastrofy naturalne. Aby jednak działania te były skuteczne, potrzebne jest zapewnienie mu odpowiednio wysokiego budżetu, co mam nadzieję zostanie uwzględnione w ustalaniu ostatecznej wysokości środków na politykę spójności.